I doista, bila je riječ o jednom fenomenalnom događaju gdje smo čuli mnogo priča ljudi i pacijenata iz prakse koji su pokazali koliko Europska unija može razliku napraviti u tom smislu.

U tom smislu bih naglasio da Europska unija ima itekakve i regulatorne i financijske instrumente da doista učini borbu protiv raka realnošću i da postigne kvalitetne rezultate u tom smislu. Jedan od najvećih problema je, što se tiče borbe protiv raka, nejednaka dostupnost zdravstvene zaštite u različitim regijama. U tom smislu, velike razlike postoje između srednje i istočne Europe s jedne strane i zapadne i sjeverne Europe s druge strane. I ovim putem pozivam Europsku komisiju da prigodom izrade Višegodišnjeg financijskog okvira uzme u obzir ove razlike, da investira kroz kohezijsku politiku i druge instrumente u razvoj centara izvrsnosti za liječenje bolesti u zemljama srednje i istočne Europe kako bismo doista omogućili i postigli tu jednaki pristup zdravstvenoj zaštiti za pacijente u svim državama Europske unije.